Spoštovani, hvala za besedo! Spoštovani varuh, človekovih pravic, !! Ko ste nastopili in se predstavljali poslanskim skupinam, smo videli v vaš dejansko eno možnost v tem, da se ta državni zbor tudi z vašo pomočjo, postavi v bran, uveljavljanja in preprečevanja kršitev človekovih pravic in svoboščin, še zlasti, bi rekel, političnih, ekonomskih in socialnih. In pomemben pomemben je bil, poudarek kolegice, ki pravkar odhaja, prej v njeni razpravi , ja, ker je rekla, da je pomembna odločitev v zakona, ko je bil še dopolnjen, zlasti točka, ki vas spodbuja, to ste rekli, da boste na tem aktivni, da začnete postopke na lastno pobudo na področjih, za katera ugotovite oziroma vas opozorijo državljanke in državljani, ali pa tudi predstavniki tega državnega zbora, poslanci, da se dogajajo hude kršitve človekovih pravic. In zdajle v tem bi rad na tem področju na tej točki, ko je razpravo o tem poročilu, ki je dobro, in mislim, da moramo tule stati skupaj in predvsem bi se moral državni zbor zavzemati za to, da se stvari, ki so zapisane tule not opomini, opozorila na kršitve dejansko popravijo, odpravijo, in ne da se poglabljajo. Skratka, da od besed preidemo na v konkretni položaj, še zlasti ko gre za človekove pravice in svoboščine. Predlagam, prvič, da začnete pobudo, na, na lasten postopek pobudo glede opozoril pri hudem kršenju človekovih pravic in temeljnih svoboščin pri umeščanju v prostor, tega ni tule not zapisanega v vašem poročilu za lansko leto gospe Nussdorferjeve, ko se je izbirala trasa primerna med Velenjem jug in, avtocesto A ena Šentrupertom, Šentrupert, pri, pri Šentrupertu je zdaj zbrana, Koper, Koper, madžarska meja potem avtocesti .. Tu je prišlo do ... Moram reči, da smo bili poslanci tega državnega zbora, iz odbora za infrastrukturo in kmetijstvo na terenskem ogledu in seznanitvi, z vsebinskimi in, strokovnimi zadevami, vsebinskimi in vsebinskimi, ki so se dogajale in na katere so nas ljudje iz treh občin, to je Braslovče, Šmartno ob Paki in Polzela, opozorili. Namreč, samo to bom povedal, v eni občini, to je Šmartno ob Paki, se bo v naselju Podvrh trem procentom prebivalstva preprosto podrlo njihova prebivališča. Utemeljevali so, kje so bile napake narejene, ko se je prostorski dokument, državni prostorski plan, ki se je leta dva tisoč sedem začel pripravljati, dva tisoč sedemnajstega pa bil sprejet, kje so bile vsebinske in strokovne napake narejene. Gospa Nussdorfer tem obveščena, bila je na ogledu tam. dala različne, prejšnja varuhinja, različne obljube tem prizadetim državljankam in državljanom. Jaz tega v poročilu v za lansko leto nisem našel. Se opravičujem, če sem morda spregledal, nisem našel. In tudi obljuba nobena, ki jo je državna, ki jo je varuhinja človekovih pravic dala, nobena od teh obljub ni realizirana. Poslanci, ki smo to pregledali in sigurno bomo peljali to zadevo še naprej v državnem zboru, zaradi tega, da se nehajo da se na tem, da se pri konkretnem primeru, nehajo kršiti pravice in svoboščine, ki so navedene, v kolikor to drži. In drugič tudi, da pride čim prej do te avtoceste, do te hitre cestne povezave, ki jo dejansko Slovenija rabi, vendar pričakujem, da boste na lastno pobudo pregledali, kako je na stvari. Ustavno sodišče je sicer svojo odločbo pred kratkim izdalo glede postopkovnih zadev, ni pa dalo, je pa hkrati je pa napisalo, strokovne stvari pa niso naš predmet naše, to pa preglejte. In mislim, da tukaj imamo v državnem zboru poslanci še kakšno za reči. Drugič. Ponovno opozarjam, kar sem opozoril tudi na odboru na, kršitev pravice do izobraževanja, ki se v Sloveniji dogaja otrokom s posebnimi potrebami, zlasti tistim, ki imajo odločbe o usmeritvi in jim je zagotovljen spremljevalec. Gre za hudo bolne otroke. Večinoma so tukaj avtisti, kjer je ministrstvo že leta opozarjano, da se njihove pravice tule kršijo. Ministrstvo se ne premakne iz mesta. občina Celje, tudi Skupnost občin Slovenije, več staršev in šol je gospe Nussdorferjevi dve leti nazaj dalo pobudo strokovnim, pravnim mnenjem, da sproži postopek za presojo ustavnosti, mislim, da je to deseti člen Zakona o Zakona o, otrok s posebnimi potrebami. Predlagam, da se ta, da se ta zadeva da se ta zadeva sproži. Tretjič. Rad bi opozoril na problem invalidov v Sloveniji, tistih, ki imajo rehabilitacijske odločbe in jim z javnimi sredstvi zagotavljamo možnost socialnega in ekonomskega vključevanja. Mnogi od teh, ki imajo srečo - veliko jih je, ni jih malo, so zaposleni zaposlitvenih centrih. To je zadeva, ki jo ureja za delo, družino, socialne zadeve. Moram reči, da govorim iz konkretnega primera iz Celja, informiran sem pa, da se podobne stvari dogajajo tudi drugje po Sloveniji, da se o teh govorim pa centru Griffin v Celju, da se v njem, da se v teh oblikah zaposlovanja, ki jih država podpira z javnimi sredstvi, dogajajo hude kršitve zakonskih pravic, dostojanstva teh ljudi, ki so zaposleni, in njihovih pravic in svoboščin. Predlagam, da na lastno pobudo dejansko pregledate, kako je to. Država je mogla biti tukaj proaktivna in pomagati, da se čim več teh ljudi, ki se želijo socialno, ekonomsko aktivirati, se vključiti, dejansko zaposli. Omogočiti jim delovna mesta. Teh delovnih mest, kjer bi oni lahko delali, je v tej državi dovolj. Dajmo jim možnost, uporabimo sredstva, ki so za to namenjena in jih ima socialne zadeve na svojem proračunu, uporabimo jih produktivno. In še zadnjič še zadnje bi rad rekel. Predsedujoči, dejansko danes govorimo o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah in mislim, da tisti, ki tukaj izrabi ta prostor za to, pa ni važno, a je moški a je ženska ali je pa vmesnega spola, ne, tudi če je plemenita, ne more na ob razpravi o taki točki pozivati na nestrpnost, deliti državljanke, državljane Slovenije na naše, vaše, izvajati homofobijo ali pa rasizem. Mislim, da za take besede ob tej točki ni prostora in ni namen obravnava tega poročila, da nestrpnost in sovražni govor širimo še izza pulta govorniškega odra v državnem zboru, in predlagam, da v kolikor se to dogodi, da se beseda takšnemu človeku odvzame oziroma prekine. Hvala.